Herr Präsident!

Sie haben die Europäischen Grünen und auch die Grünen in meinem Heimatland in Österreich ganz klar auf Ihrer Seite, wenn es um die Gemeinschaftsmethode geht, wenn es um die Schaffung und Stärkung einer europäischen Wirtschaftsregierung geht, auch wenn es um den europäischen Stabilitätsmechanismus geht, der notwendig ist, um Spekulationen zu verhindern, für die Absicherung gegen Krisen und zur Beteiligung von privaten Gläubigern und Banken.

Die österreichischen Grünen sind die einzige Oppositionspartei in Österreich, die hier zustimmen will, aber nur wenn der ESM verbessert wird.

als Unterstützung für Ihre Bemühungen um genau diese Dinge zu nutzen?